Señor Presidente, quiero felicitar a la Presidencia sueca por el trabajo realizado, especialmente, en el ámbito del espacio de libertad, justicia y seguridad. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa significa un paso cualitativo y determina a las presidencias siguientes, la española, la belga y la húngara, a continuar esta diferencia que ha marcado la Presidencia sueca con el Programa de Estocolmo en la elaboración del plan de acción.

El primero de ellos, precisamente el relativo a la ambigüedad en torno a la figura del coordinador antiterrorista y de tráfico ilícito de personas, en su dependencia de la Comisión y, por el contrario, en su sujeción al control del Parlamento Europeo. El segundo, la dimensión exterior de los derechos fundamentales, que va a ser ahora una dimensión transversal de la política europea. Hay una comisaría dedicada a los derechos fundamentales y justicia, pero hay también una acción exterior de la Unión Europea que deberá comprometerse también con los derechos humanos y con una fuerte implicación en la defensa de los derechos fundamentales. Y el tercero tiene que ver con el espacio Schengen de libre circulación de personas